Prosim? Vas Tropovci. V šolo sem hodila na Tišine. te ... Šolo smo te imeli, ubogo šolo smo imeli, kako se pravi, v zadružnem domu. Nova šola je zgrajena bila pozneje. Po osnovni šoli sem šla, s petnajstim letom v tovarno Muro, tam sem delala. Ne, sem šivala, ampak na ročno delo sem bila, prikrojevalnici, ki smo izrezovali blago. V Muri sem ... V Muri sem delala petintrideset let. V določenem času sem bila tudi v Nemčiji, in potem sem se vrnila po par letih. V Konstanzu. Jaz sem pa delala v hotelu Baunhof. V Nemčiji, ja, kako ... Pozneje? Švici? Ja. Pozneje sem pa delala v Švici. Vseeno je bilo. Vseeno. ... Mož je že bil tudi zraven, on je pa delal v firmi Berg z, ... Z bagrom, ja. Brat Oto, ja. Pa še, ja, Feri, ja, ja. Trije bratje so bili skupaj, ja. Ja, se spomnim, ja. Ja, ko je Olga prišla v Nemčijo, kaj sem bila v službi, sem delala. To je bilo proti večeru. Idem domov, samo na poti srečam Olgo, ka ide pa še nešče zraven nje. In ... Ta zraven, Joži je bil, ja. In jaz odhajam samo mimo, ne gledam, što je, ampak sem samo šla naprej, zaenkrat skrči Olga: "Joža! ja od kod pa ti?" ... Ja. Res, res je to tako bilo, ja. Presenečenje, ja. Presenečenje. Ne. V Muro delati, ja. moji občutki ... Ja, zjutraj sem mogla vstati že ob pol, pol petih, ob štirih ali pa ob štirih, ne, ka sem se zrihtala pa ka sem šla, hodila sem z biciklom. V Muro smo se peljali šest kilometrov, ne glede, če je bil sneg ali je bilo mokro. Tudi je bilo v enim časi, ka je bilo snega ober nas, meter. In tako smo te z bicikli vseeno šle, peške smo jo rivale, ke domov mu se mogoče lejko peljali pa včasih tudi bilo tako, ko smo se niti ne mogle domov pripeljati, ke smo te mogle iti peške. Dosti sem hodila peške. v Muri smo začeli ob pol šestih zjutraj, takrat smo mogli biti točno tam in do pol dveh, ne. Takšna je bila naša ... ja, mladost, ja. Dokler ni bilo avtobusov, avtobus je pa bilo strašno dolgo, ne, ko smo hodile. Moj mladostni čas je bilo to, ko smo hodili vse s kolesi, bicikli. Ja. za prvo plačo sem si kupila prvi bicikel, to je bilo moje, ka sem te imela, ka sem se lejko vozila naprej v službo. Ja. Tako. Čisto drugi časi, ja. Mama, ja, ja, z vasi so hodile, moja mama je tudi hodila, ja, in še okrog je bilo ene šest sosednjih žensk z naše vasi, ke smo se skupaj peljale. In smo včasih se zjutraj, kako je bilo vžmetno, smo se peljale pa je bil sneg pa prva spadnila, mi pa vse za njo v ... Tako da smo vse v snegu bile pa se pobrale pa šle naprej. Hudo je bilo v takšnih, teh časih, ne. Ne. Ne, saj si bil moker, si prišel, si se tam postavil, ni bilo kaj za preobleči. Dokej se ti je ne obleka na tebi posušila, ne. Pa tako smo te mi delali v naši fabriki, Muri. Ja. Več ni. ja. Ja, žalostno, ne. Ker nas je bilo zaposlenih sedem tisoč. Zdaj pa več ni, nikogar ni, ne. Vsaka ženska, štera je tam delala, pravi, je prišlo. Kako je Mura dobro gospodarila, kako smo dobro vertuvali en čas in so nam vselej pravili že na sestanku: "Lejko ostanemo tri, štiri leta brez službe, pa imamo vsak dan, vsak mesec še plačo, toliko imamo v žakljih." Denarja. Tako so nam gučali, ne. Nazadnje smo pa kam prišli. Vse je šlo. Fuč. Ja. Vse se je, ja, ja, vse je sahnilo. Ja, fejst žalostno. Ge sem se včakala, ja, jaz sem šla v penzijo. sem tudi v Muri napredovala potem, sledi sem šla v kontrolo, sem v kontroli delala, takrat se mi je to, tudi lepo bilo, ne. v ... Pri plači se mi je poznalo pa še ovačik, sem z veseljem to delo delala pa opravljala ga, sem kontrolirala izdelke. preveč kritično, zato ker danes več ne bodo takšnih izdelkov, kak smo mi v Muri delali pa šivali, vsak šiv pogledam ekstra, samo ... Če primerjam, ni nobenega, ka bi bil tako zašit na te na kvaliteto, kak je bil Murin izdelek, ne. Mi smo imeli vse ... Ja, tako. Ja, vsak šiv, ga vsakega pogledam po po šivih ali pa na primer pri srajci na ovratniku pogledam. Špic ovratnika, če je ne do kraja zašit ali zalepljen spodnji del, če z z likalnikom polikaš, se ti vseskozi vidi, pravim, to sploh ni izdelek. Ja, dela, ja, ja. ... Včasih pridem v trgovino pa bi pravila rajši, pot bi gor zbrisala s tistim, kak pa to kupila ali pa oblekla. Zato ker ni, ni več, mi smo vajeni na tisto, ka je nekdaj bilo, ali. To je pa ... ja, smejejo pa pravijo: "To pre, to pre babica več ni tako." Kak je prej bilo, to so danes več ne vidi nika, ne. To je lejko zmučaknu, tu je lejko takšno, lejko ovakše ... Ampak kak so pravili, ja, kak so pravili, vsaka srajca je imela ovratnik, če si imel slučajno malo zalikan, na primer, ka bi moj mož imel zlikan ovratnik z grbico, to je prav nikša gospodinja, ne, ke ga je takšnega poslala. Tudi ... Tudi, tudi to ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Jaz tudi zlikam namesto moje hčerke, za njenega moža srajce, kaj so tev lepo zlikane, ona pa bolj tako, ne. ja. Ne sme imeti črte, ne. Tako ... Dobro. Ja, tudi vrt imava, ja, imaš prav, ja. Ja, ja. Endivija, ja. Ja. Res je, ja, pa motovilec. To ... Ja, to pa tudi, ja, flancate , ja. Tudi pripravljati za naslednje leto. Ja, ja, pa še res je. Ja. Pije? Ges? Ja. Na okenski polici, jaz sem tudi tošuga malega napravila, ja. Ja. Tako, ja. Ja. Četrtek. Božični večer. Ja, ja. Ja. Tako, ne. V petek, ja. Ja, tako, ja. Ja. Vse je pokvaril, rejsan. Ne vem, ni mu nikaj. Ne, ne. Tako je. Ne vem, če naši tudi pridejo, verjetno, če de sproščeno vse, te bodo. Ja vsi pridejo, dva, štiri, šest. Ja, ja. Janez ja pa še te Špela pa Maša pa partnerji. Ja, pa še ... Ja. Ja. Ja, zdaj če bo tako, no. Če to ... Če de se lejko prišlo, če pa ne, bom pač ... Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Seveda. Ja, ja. Vsi ste bežali, ne? Ja. Eni še zdaj, Ja pa, ja . Vse se se vrti hitro. Ja, saj se, ja. Ja. To je res, ja. Jaz pa tudi zdaj doma imam to, ka je vnukica Džina, ka dela od doma, vsak dan, ej, pa Branko vsak drugi dan tudi od doma, so doma, tako ka zdaj, zato tudi imam malo brige pa skrbi, kaj jim kaj pripravim za malico pa za kosilo pozneje. In to se vse tako obrača v tej koroni taka. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Tako je, ja, kako pa, če si, ja. Tudi to, ja, imaš prav. Midve imava svoj ritem zjutraj. Kava. Pa? Mali šilček. Ne? Ja, pa voda. Ja. Uro pa pol, ja. Pridruži stric Stanko. On pa ima čaj. Ne, ni, ni. Pa pride, ja, točno tako, ja. In potem mi pri tem uživamo malo, ja. Nekaj dogaja. Ja, malo se spominjamo, kako je bilo nekdaj. Ja. Kako smo se srečevali, kako smo se družili za mladosti. , Ja, z Jožijem sva se spoznala, tu v Soboti je bilo to. Ena, ja, jena je še te bila tu v Soboti, je bila in je seliti svečano večerjo pa pripravil tam, tam, ko smo mi Murini vsi tu bili in smo imeli muziko, vse, plesalo se je. Veni so pa bili dečki, me, kako dekline, smo pa te šle malo v pogled, no, na zrak, friški zrak. In pridemo ven, tam sedijo nekšni dečki, eni pridemo v pogovor, ne, se začnemo meniti in Joži je usedel gor na bicikel in z eno v nogo pa se pa ta pa pital, od kje sem, jaz sem, sem povedala, ka sem s Tropovec pa ka se vozim domov, ne. In ni dolgo trajalo pa smo mi z ženskami, naša, moja mama pa še ove z naše vasi, so šle, idemo domov, pa pravi Joža: "Odi ti tudi." Idem jaz tudi, ne, z biciklom in smo bili, Joži se je pa pripeljal za menoj pa dobro do vilice Matija Gubca. Ti smo se te ločili in do tistega časa sva se midva že zmenila, ka se na drug dan dobimo, ka idemo v kino, ne. Seveda jaz sem bila doma pa sem ne imela bicikla, ka ne vem kaj je s tistim biciklom bilo, ka bi jaz se mogla peljati, ka se je nešče drug odpeljal. Potem sem pa šla k sosedu pa sem pač prosila, če mi bicikel posodi, ali tisti ubogi bicikel je tak bil, ka komaj v en kraj stal. Tako, ne. In jaz se spravim, odpeljala sem se do Sobote do kanala. No, tam pa vidim, ke stojita dva dečka. Ja, boug, nisem znala zdaj te, šteri je te ta pravi. Se peljem ge mimo njega, samo Joži skoči: "Joža, počakaj, kam?" Samo a ... To je ta pravi, zdaj pa lahko dol stopim. Te me pa več ni strah bilo. sem pa sploh ne znala, če je zdaj . Nismo se tako preveč videli, ne, nikaj, to je bilo prvo srečanje, smo šli v kino, od tistega smo pa tako. Te sva se, te sva se pa že poznala, zdaj pa več ni bilo problema. bogu moj. Tako sva se ... Tako sva se midve prišli v rodbino, ja. Tebe sem pa tudi večkrat videla, te , ti si šla mimo , kdaj sem se jaz delat peljala, v šolo si šla, . Ali se spomnim, ka si imela eno frizuro, znaš, kako si imela, takšno kratko, na okroglo vrezano, fejst lepa si bila. Rejsan, zdaj si še tudi, samo zdaj nimaš takšne črne, tej si imela bolj temne lase, zdaj imaš bolj svetle. Ja, to, to me je vsikdar, a, Olga ide, ide v šolo. Ne, ja. Ja. Imaš prav, ja. Ja, ja. , ja. Ja, to se ti lejko zgodi, ja. Ali kaj češ .. Velika imajo ta mali sploh, ja.